Domnule Președinte, domnule comisar, sigur, sunt de acord cu ceea ce ați prezentat, este foarte important ce face Comisia ca program pentru 2018, pentru că se apropie finalul mandatului acestei Comisii.

Pe de altă parte, așa cum spuneați, domnule comisar, avem nevoie de o Uniune mai unită.

este, cred, principalul obiectiv, pentru că pe toate le putem face dacă suntem uniți, dacă avem aceleași obiective o Europă unde să avem o mai bună coeziune socială, să avem mai puțină populație săracă, needucată, bolnavă. Sunt obiective prioritare pentru noi, pentru grupul din care fac parte. Dorim o Uniune Europeană etică, așa cum ați spus și dumneavoastră, echitabilă, dar pentru aceasta trebuie măsuri concrete, la care să le măsurăm rezultatul. Mă bucur că ați vorbit, domnule Timmermans, de echitate. Oamenii așteaptă acest lucru, și cetățenii europeni doresc o mai mare siguranță a frontierelor.